Głosowałem za przyjęciem sprawozdania pana Tőkésa, ponieważ uważam, że podejmuje ono bardzo ważne kwestie dla przyszłości szkolnictwa wyższego w Europie. Uważam, że wobec narastających trudności, z jakimi młodzież boryka się na rynku pracy, oraz faktu, że bezrobocie dotyka w coraz większym stopniu osób z wyższym wykształceniem, podjęcie reform zmierzających do dostosowania programu kształcenia do oczekiwań pracodawców, a także zwiększenie elastyczności w zakresie uzupełniania wiedzy i umiejętności jest konieczne. Partnerstwo pomiędzy uczelniami a biznesem i sektorem publicznym powinno stać się podstawowym standardem. Za bardzo istotne uważam też podkreślenie przez sprawozdawcę znaczenia kształcenia w zakresie przedsiębiorczości oraz otwarcie programów na rzecz mobilności, wymiany i badań dla studentów z państw Partnerstwa Wschodniego.